Lep dober dan vsem skupaj! Koalicijska pogodba, jaz se dejansko vedno bolj sprašujem iz razprave v razpravo, če se vi zavedate, kaj ste podpisali. Zaradi tega, ker tekom tega mandata bomo prišli do ene točke, ko boste ugotovili, da Nova Slovenija vlaga zakonodajo iz vaše koalicijske pogodbe in vi tega ne podpirate. Pa veste, kaj ste podpisali? Mi smo vložili ravno to, kar ste vi podpisali, in v preteklosti, kar je že n, ne, ena ministrica govorila. In sedaj spet smo prišli do one, magične točke, ko rečete, da nekaj nesistemsko in potem, glej ga glej, potem ko vlada vrže pol pol milijarde evrov na začetku svojega mandata za kupovanje socialnega miru, se strinjam, čas gospodarske rasti, v redu, ne? Rečete, iz kje bomo pa mi to vzeli. Ja, iz kje bomo vi, mi to vzeli, se vi sprašujete, pa saj vi to znate. Damo, če imamo, damo, pa bo. Ampak tukaj gre pa za eno stvar, in sicer da z vaše koalicijske pogodbe, jaz bi na vašem mestu vsaj malce razmisleka vključil, zaradi tega, ker na koncu mandata bomo prišli res do tega, da boste rekli, glej, glej, saj Nova Slovenija je vložila več zgodb, zakonskih pobud iz naše koalicijske pogodbe kot pa mi sami. Ampak tako, zdaj eno izmed idej. Pač v Novi Sloveniji se ne damo, ne, in jaz bom predlagal na poslanski skupini, da bi na primer, vložili januarja na sejo zakon, da je zemlja okrogla, vi boste pa še vedno rekli, da gre za, da to sistemski zakon. Mi prihajamo v ene takšne čudne anomalije, da če napišemo zakon, da ima teden sedem dni, boste rekli: "Niste preračunali." Zaradi tega, ker vedno se mi zdi, da ne gremo se odločat na podlagi tega, kaj je dobro, kaj je, kaj je slabo, katere pobude so dobre, katere slabe, ampak zlasti, kdo jih predlaga. In prej je kolega Horvat rekel, jasno povedal, ne: "Glejte, dobre zakone jih mi podpremo in v tem mandatu smo jih že podprli in napovedali smo, da bomo jutri še enega od gospoda Lebna nekateri poslanci podprli." In tako je prav, to je tista pametna parlamentarna demokracija, kakor se ne zmerjamo, kaj je nekdo, kot slišimo s strani SD-ja, počel deset let nazaj, ne, kaj ne. Kajti potem, draga SD, deset let, zadnjih deset let ste skozi, stalno na oblasti, pa ker izstavi, kar naj vam izstavljajo ljudje račune, ne? In ta zakon, ki ga zdaj imamo na mizi, je zakon, ki je učinkovit, ki je dober, zlasti pa, v času gospodarske rasti ste večkrat dejali: "Naj imajo od tega še nekaj oni, tretji, četrti, peti." Mi pa rečemo: "Naj imajo še nekaj od gospodarske rasti družine." In dober gospodar, tako smo dejali leta dva tisoč osem, pač določeno, izkupiček zrn spravi v svojo kaščo za slabe čase in dober gospodar določen izkupiček, del svojo, svoje žetve pospravi tudi za razvoj, pospravi za investicije, pospravi za prihodnost. In v tem, ko se pogovarjamo o družinski politiki, se pogovarjamo o prihodnosti, ko se pogovarjamo o otrocih, se pogovarjami, se pogovarjamo o nečem, kar je pomembno za našo prihodnost, za naslednje generacije se pogovarjamo. In takrat smo dejali: "Gremo tukaj nasproti temu, kajti na ta način je mogoče dvigniti demografske trende." In smo bili učinkoviti, smo bili učinkoviti in to je zasledil tudi UMAR v svojih poročilih. Namreč ukrep, ki je bil v veljavi, je zagotovo pozitivno vplival na, družinsko življenje in tudi demografske trende. Tukaj ni še enkrat delim eno mnenje, in sicer, da jaz samo ne bom, ne bom zatrjeval, da to lahko da so to, kar predlaga Nova Slovenija, edini možni ukrepi za spremembo demografskih trendov, kajti demografija, glejte, nam ne gre na roko. In že prej smo govorili o tem, da bosta, da obstajata samo dve možnosti, kako pridobiti ljudi, manko, ki ga imamo. Prva možnost je, da dvignemo rojstva, druga možnost pa je, da pripeljemo migrante, ki bojo tukaj kot navadni državljani in delali in tako dalje. Jaz pa mislim, da prva možnost boljša, se pravi, da spodbujamo s pozitivnimi politikami več rojstev in ta zakon o vrtcih, je zakon, ki je doprinos k temu. In zasleduje, še enkrat ponovim, zlasti tri stvari. Prvič - demografija, kar nam da prav UMAR, drugič, zagotovo bi šlo za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in tretjič, povečali bi, še dodatno bi povečali vključenost v vrtce. In jaz ... tisti, ki se samooklicujete za moderne stranke, te tretje točke res ne razumem, zakaj temu nasprotujete. Nam mora biti cilj, da imamo čim več otrok v vrtcih, da so vključeni v vrtce, da so v družbi, da so vključeni v ta del tudi v tem delu odraščanja. Omenjeno je bilo glede ZUJF-a. Prej sem dejal, da ko imamo možnosti, poskrbimo za svojo prihodnost in to smo mi naredili na vrhuncu gospodarske rasti v mandatu dva tisoč štiri-dva tisoč osem. In sedaj, ko smo prišli v bistvu na enak nivo, oziroma kot kaže že malce čez, bi, bi odgovorna politika spet rekla: "Koliko lahko vložimo v našo prihodnost? Koliko denarja lahko namenimo z naše najmlajše, za otroke, za družine?" Kajti to je naložba za dvajset, za trideset let, to ni naložba samo za jutri in zanimivo tudi danes stranke koalicije, takrat ste bili v opoziciji dva tisoč osem, temu niste nasprotovali, ste to stvar opredelili kot dobro, zaradi tega mene boli ena stvar, in sicer, da gre tudi v tej točki, ne zato, kar je prav, kaj ne, ampak zlasti, kdo predlaga in drugič, kar me pa najbolj boli, zaigranje ideološkega konflikta, nalašč, proti družinam. In en tak skromen poziv, nikar se ne smemo deliti na podlagi vrednostnega sistema v odnosu do družinske politike, v odnosu do družine, ampak zlasti do tega, kaj so kakšni predlogi, in če so predlogi dobri, potem jih moramo družno podpreti. In jaz bi naslednjič prosil, da se pride na ta ambon od stališč poslanskih skupin, ko govorite, da tega ne bi podprli, da predlagate alternativo, in če zavračate danes paket zakonodaje, ki spodbuja pozitivne demografske trende, in pravite, da to niso pravi ukrepi, potem naslednjič pridite z drugimi zakoni. Ne govoriti, nekoč, nekje jih bomo pa mi sprejeli in potem pride konec mandata in spet ne sprejmemo nič. A vas ne bo vest pekla? Mene bi. Zaradi tega prosim, da bodimo odgovorni do svojega dela in pridemo z drugimi ukrepi, ne pa samo, da zavračamo. Kajti s tem krnimo ugled celotnemu državnemu zboru.